Le reti di telecomunicazione sono più che mai cruciali in questa fase, contribuiscono alla crescita economica, favoriscono lo sviluppo del mercato unico digitale e migliorano la competitività dell'economia soprattutto

Le reti e i servizi Internet sono sempre più basati su infrastrutture Internet. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi, l'istruzione e la partecipazione alla vita sociale e politica delle attività commerciali. Pertanto, la disponibilità di un accesso diffuso ad alta velocità e sicuro ad Internet e servizi digitali è sempre più essenziale per la crescita economica, per la competitività, per l'inclusione sociale e soprattutto per il lavoro.